Cieľom by malo byť posilniť jeho zlučiteľnosť s jednotným trhom a jeho prínos pre iné politiky. Reforma systému DPH môže zohrávať rozhodujúcu úlohu pri podpore realizácie stratégie Európa 2020 a pri návrate k ekonomickému rastu prostredníctvom jeho potenciálu znova povzbudiť jednotný trh a podporiť inteligentnú konsolidáciu rozpočtov v členských štátoch. Všetky takéto zlepšenia si vyžadujú kompletný systém DPH, ktorý sa bude vedieť prispôsobovať zmenám v hospodárskom a technologickom prostredí. Zjednodušením systému DPH by bolo možné znížiť aj operačné náklady daňových poplatníkov a daňových správ, a tak by sa zvýšil čistý príjem do pokladnice. Náklady na zabezpečenie súladu s predpismi o DPH sú pomerne rozsiahlou administratívnou záťažou pre podniky EÚ a jej zníženie by vo veľkej miere prispelo k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti. A záverom ešte posledná veta je nevyhnutné nájsť konečne aj riešenia, aby peniaze, aj prostredníctvom DPH, neunikali z rozpočtov členských štátov do tzv.